¿Trabajar para pagar el camión, sin descansos ni volver a casa, en una esclavitud por deudas propia del feudalismo? ¿Poner en riesgo tu salud, tu vida y la de tu familia, incluso la de otras personas, porque la Unión Europea no quiere aplicar la legislación contra el dumping social? Si lo supieran, si les importara, no actuarían con impunidad contra los derechos de los trabajadores. Negar el salario mínimo a los transportistas internacionales es la última de sus vergonzosas decisiones, atentando contra el principio por el que todos los trabajadores, sin excepciones, tienen derecho a una remuneración mínima y digna. La legislación europea sobre derechos sociales se está vaciando hasta convertirse en un cascarón hueco por culpa de las arbitrariedades de la Comisión. Desde aquí mi apoyo a los transportistas, a las asociaciones y a los sindicatos en su denuncia de esta brutal situación. Espero que la Comisión recapacite, escuche movilizaciones y campañas, como la de Fair Transport Europe y que en este Parlamento se legisle para que los derechos sociales de los trabajadores se protejan y se controlen.